Vielen Dank für Ihr Auftreten heute. Ich kann ja verstehen, dass Sie nicht ganz zufrieden sind, weil Ihre eigene Regierung ihre eigenen Menschen im Stich lässt.